Madame la Présidente, j'ai écouté avec attention notre collègue Rosati, et je veux dire qu'en termes de légalité, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Je me pose juste la question de savoir pourquoi, dans le cadre de la commission Panama Papers, lui et son groupe n'ont pas soutenu toute une série d'amendements qui auraient permis de rendre toutes ces choses illégales?